á lögum um dómstóla númer fimmtán nítján hundruð níutíu og átta í frumvarpinu er lagt til að dómurum við hæstarétt íslands verði fjölgað um þrjá og héraðsdómurum verði fjölgað um fimm þessi fjölgun er tímabundin að því leyti að gert er ráð fyrir að dómarar í hæstarétti verði samtals tólf frá fyrsta janúar tvö þúsund og ellefu en eftir fyrsta janúar tvö þúsund og þrettán verði ekki skipað í embætti hæstaréttardómara sem losna fyrr en þess gerist þörf fyrr en dómarar í hæstarétti verði aftur níu að tölu á sama hátt er gert ráð fyrir að dómarar í héraði verði fjörutíu og átta frá fyrsta mars tvö þúsund og ellefu en eftir fyrsta janúar tvö þúsund og þrettán verði ekki skipað í embætti héraðsdómara sem losna fyrr en þess gerist þörf þar til dómarar í héraði verða aftur þrjátíu og átta dómarar í héraði eru nú fjörutíu og þrjú en þeim var fjölgað tímabundið um fimm með lagabreytingu í árslok tvö þúsund og níu í samvinnu dómsmálaráðuneytisins hæstaréttar íslands dómstólaráðs lögmannafélagsins og dómarafélagsins hefur verið unnið að því að meta hvernig best væri að takast á við aukinn málafjölda hjá dómstólum hafa margir bent á að styrkja þurfi dómstólana enn frekar en gert hefur verið til að takast á við þann málaþunga sem hvílir á dómstólunum sú fjölgun dómara sem hér er lögð til byggist á tillögum sem fram hafa komið í þessari samvinnu annars vegar frá hæstarétti og hins vegar frá dómstólaráði það hefur komið fram hjá dómstólaráði að sú fjölgun dómara sem hér er lögð til muni ekki duga til að ráða við það álag sem fyrirsjáanlegt er að verði á héraðsdómstólunum á komandi árum og nauðsynlegt geti verið að fjölga þeim um fimm til viðbótar fyrirsjáanlegt er að ágreiningsmál frá slitastjórnum vegna krafna í þrotabú einkum þrotabú fjármálafyrirtækja muni verða umfangsmikil en slík mál eru jafnframt þung í vinnslu hafa héraðsdómi reykjavíkur borist frá því í byrjun þessa árs um fimm hundruð þrjátíu slík mál og eru fimm hundruð þeirra enn ólokið gert er ráð fyrir að þessi mál berist hæstarétti á árinu tvö þúsund og ellefu eða í byrjun árs tvö þúsund og tólf en málaþunginn sem nú hvílir á hæstarétti er þegar mjög mikill þá bætist við að í landsdómi sitja fimm hæstaréttardómarar svo ljóst er að fjölgun hæstaréttardómara þarf að koma til hið fyrsta virðulegi forseti ég hef gert grein fyrir efnisatriðum frumvarpsins ég legg því til að frumvarpinu verði